vinstri hreyfingarinnar græns framboðs atli gíslason álfheiður ingadóttir árni þór sigurðsson jón bjarnason katrín jakobsdóttir kolbrún halldórsdóttir þuríður backman og ögmundur jónasson frumvarpið er einfalt að gerð það felur í sér eina breytingu á gildandi raforkulögum það er að við fimmtu grein laganna bætist ný málsgrein sem verði fimmtu málsgrein og orðist svo með leyfi forseta skilyrði fyrir virkjunarleyfi raforkuvers er að orkuverð og aðrir samningsskilmálar sem leyfishafi gerir við kaupendur orkunnar séu opinberir og öllum aðgengilegir sem sagt á mannamáli þýðir þetta ósköp einfaldlega að bönnuð verður með lögum sú leynd

þegar samið var um aukna raforkusölu vegna stækkunar álversins í straumsvík nítján hundruð níutíu og fimm í ráðherratíð þáv hæstvirtur iðnaðarráðherra finns ingólfssonar þetta verður þá eftirleiðis þannig að þeir aðilar sem þurfa virkjunarleyfi sem reisa stærri virkjun en svo

um dreifikerfi til annarra þurfa að gefa upp verðskilmálana til að innleiða þetta ástand þarf að taka á þeirri stöðu sem uppi er og það er gert í ákvæðum til bráðabirgða eins og tvö og þau eru svohljóðandi með leyfi forseta ákvæði til bráðabirgða fyrsta handhafar gildandi virkjunarleyfa sem reisa eða reka raforkuver skulu frá og með gildistöku laga þessara uppfylla ákvæði fimmtu málsgrein fimmtu grein laganna við gerð allra nýrra samninga og jafnóðum og gildandi orkusölusamningar koma til endurnýjunar ákvæði til bráðabirgða annað sé handhafi virkjunarleyfis bundinn af orkusölusamningi þar sem leynd hvílir á orkuverði með gildistíma lengur en til ársloka tvö þúsund og tólf ber honum að tilkynna um slíkt til orkustofnunar jafnframt skal leyfishafinn í samráði við orkustofnun leita samkomulags við kaupanda orkunnar um að aflétta trúnaði um orkuverð samkvæmt samningnum fyrir þann tíma hafni kaupandi orkunnar slíku samkomulagi er óheimilt að framlengja gildandi samninga við hann eða gera við hann nýja þetta mundi væntanlega þýða að í áföngum fram að árinu tvö þúsund og tólf kæmu öll verð í stórsamningum um afhendingu raforku upp á yfirborðið eða fljótlega í framhaldinu og þeir sem ekki undirgengust að þessar upplýsingar væru opinberar og aðgengilegar fyrirgera rétti sínum til frambúðar að vera kaupendur að orku hér á landi

það snýr eðli málsins samkvæmt fyrst og fremst að stórum notendum eða þeim sem kaupa í heildsölu raforku í miklu magni annað hvort til eigin nota eða til að endurselja og dreifa orkunni með þeim ákvæðum til bráðabirgða sem þarna eru sett upp á að mega innleiða þetta ástand án þess að hægt sé að segja að það sé íþyngjandi eða að það raski grundvelli neinna samninga sem í gildi eru nema þá þó þannig að menn velji leyndina fremur en að geta verið áframhaldandi þátttakendur að nýtingu orkunnar þau fyrirtæki ef einhver væru sem undir engum kringumstæðum gætu sætt sig við að raforkuverðið sem þau borga fyrir orkuna yrði opinbert yrðu þá að sæta því af því hef ég reyndar engar áhyggjur af því að í öðrum löndum eru þessar upplýsingar víðast hvar aðgengilegar og opinberar og mér er sem ég sæi til dæmis þingmennina á norska þinginu sætta sig við að það væri verið að læðupokast með þessar upplýsingar þar leyndin sem innleidd var hér nítján hundruð níutíu og fimm var að flestra mati meira til að verja innlenda pólitíska hagsmuni en að það væri í þágu hinna erlendu orkukaupenda að taka hana upp enda hef ég hvergi séð að um það hafi komið harðar kröfur frá

að þau skyldu njóta leyndar hvað varðaði orkuverðið hitt er alveg ljóst að hið lága raforkuverð hefur verið og er feimnismál í röðum þeirra sem mest hafa beitt sér fyrir stóriðjustefnunni enda þolir það illa dagsins ljós og illa samanburð við það raforkuverð sem almennir notendur í landinu verða að gera sér að góðu að greiða landsvirkjun hefur fylgt þessari stefnu eftir að hún var innleidd um miðjan síðasta áratug og aðrir hafa síðan fylgt í kjölfarið

enda enn erfiðara en ella að sjá hvort stóriðjusamningar skila þjóðarbúinu nokkrum viðunandi arði um það eru auðvitað uppi mjög útbreiddar efasemdir og ég vil í því sambandi vísa í annað þingmál sem hér liggur fyrir á hinu háa alþingi um að farið verði að ráðum meðal annars efnahags og framfarastofnunarinnar o e c d og gerð breið gagnsæ óháð þjóðhagsleg úttekt á því hvort stóriðjufjárfestingarnar séu að skila þjóðarbúinu viðunandi arði um það hafa greinilega hinir erlendu ráðgjafar efasemdir ásamt með mörgum fleirum því ella væru þeir ekki að leggja það til ár eftir ár í skýrslum sínum til íslenskra stjórnvalda að farið verði ofan í saumana á þessum hlutum auðvitað hlýtur það að vekja furðu þegar betur er að gáð og um það hugsað að við skulum hafa lagt jafnmikið undir í þessum efnum íslendingar og raun ber vitni og tekið á okkur allan þann herkostnað sem stóriðjustefnunni er samfara í umhverfismálum og í hagkerfinu

eru færðar sameiginlega af þjóðinni og þær eru færðar á kostnað komandi kynslóða áhrifin á ásýnd orðstír og ímynd landsins og þjóðarinnar eru sameiginlegt áhyggjuefni og líklegust til að valda allt öðrum en orkuframleiðendunum búsifjum það er þess vegna algjört lágmark að við vitum hvar við stöndum í þessum efnum og á hverjum tíma sé hægt að gera eðlilegan samanburð á orkuverði til almennra notenda og til stórnotenda slíkur samanburður er ómögulegur við núverandi aðstæður og að sama skapi er erfitt ef ekki ómögulegt að meta til fulls hvort arðurinn af nýtingu sameiginlegra auðlinda auðlindarentan sem svo er stundum kölluð sé að skila sér með sanngjörnum hætti til almennings eða þjóðarbúsins í heild nú er það svo að samkeppnissjónarmið hafa í orði kveðnu verið notuð til að réttlæta leynd á orkuverði til stóriðju en eins og auðvelt er að sýna fram á er þar ekki um neitt annað en hreinan fyrirslátt að ræða allir sem það vilja vita vita hið raunverulega orkuverð en munurinn er sá að stjórnvöld og orkufyrirtækin koma sér undan upplýstri umræðu um stóriðjustefnuna í skjóli hinnar meintu leyndar þetta er sem sagt eitthvað sem allir vita en það hentar mönnum til þess að kæfa niður umræðuna og losna við að standa reikningsskil gerða sinna að skýla sér á bak við þessa leynd einnig er reynt með þessu að þagga niður í og múlbinda aðila svo sem fjölmiðla og jafnvel þingmenn með því að binda þá þagnarskyldu það er auðvelt að færa rök fyrir hinu gagnstæða að það sé í þágu heilbrigðrar samkeppni að gagnsæi ríki á markaðnum og að samningar við stórnotendur séu opinberir eða gengur ekki samkeppnin út á það að menn viti hvar þeir standa gagnvart keppinautunum það væri gaman að heyra menn færa rök fyrir því að það væri í þágu samkeppni á öðrum sviðum viðskipta að halda hlutunum leyndum ætli mönnum þyki nú ekki eitthvað annað til dæmis þegar menn ræða augsýnilega samkeppni í matvöruverslun og verð frá heildsölum eða birgjum

leynd undirorpið þó svo væri að hægt væri að færa fram einhver haldbær rök fyrir því að leyndin þjónaði þarna einhverjum viðskiptalegum tilgangi er í öllu falli ljóst að þá takast á

og hins vegar ríkir ríkir almannahagsmunir það er hagsmunir sem eru fólgnir í að við getum á hverjum tíma áttað okkur á því hvort við erum sátt við þá nýtingu náttúrunnar þá ráðstöfun auðlindanna og þann arð sem þjóðarbúið og þjóðfélagið allt er að hafa

án þess er allt tal um að þjóðin þurfi sannanlega að geta tryggt að hún njóti eðlilegs afraksturs af auðlindum sínum tómt tal það ósköp einfaldlega drukknar í þessum leyndartilburðum sem að mínu mati þjóna fyrst og fremst pólitískum hagsmunum en ekki heilbrigðum samkeppnissjónarmiðum og þaðan af síður hagsmunum almennings það er svo margt sem kallar á

geti farið fram og að almenningur þannig til dæmis geti haft eðlileg áhrif á framkvæmdaáform þegar þau sæta umhverfismati og svo framvegis nú er það að vísu þannig að íslensk stjórnvöld hafa staðið sig fram úr hófi illa í því að tryggja almenningi hér í landi þann rétt sem hann á samkvæmt alþjóðasamningum sem ísland meira að segja hefur undirritað eins og árósasamningnum út á hvað gengur ársósasamningurinn út á hvað ganga ákvæði ríó samninganna að þessu leyti jú þau ganga út á skýlausan rétt almennings til þess að hafa upplýsingar um umhverfismál og til þess að geta látið sitt álit í ljós hvernig eiga menn að gera það þegar stórframkvæmdir stórvirkjanir væntanlegar eiga að fara að sæta umhverfismati ef mikilvægustu breytunni í málinu hvað varðar hinar efnahagslegu stærðir það er orkuverðinu er haldið leyndu það má auðvitað færa fyrirvvþí rök að sennilega standist þetta ósköp einfaldlega ekki ef farið væri út í það ef ekki fæst á þessu máli úrbót og þessu verður breytt hlýtur að koma að því að menn þó ekki væri nema til þess að halda mönnum við efnið láti reyna á það fyrir dómstólum hvort það sé stætt á því þegar í hlut á ráðstöfun gríðarlega verðmætra sameiginlegra auðlinda eins og virkjunarréttinda sem eru í eigu ríkisins eða eru í þjóðlendum eða annars staðar eru til ráðstöfunar að þá sé stætt á því að leyna orkuverðinu stenst það þær kröfur um aðgengi almennings að upplýsingum og annarra aðila sem að málinu koma stenst það til dæmis virðulegur forseti í raun og veru nær það máli að alþingismönnum hafi aftur og aftur verið ætlað að greiða hér atkvæði um hluti án þess að hafa þessar upplýsingar það er veruleikinn það hefur verið reynt hér á þingi á undanförnum árum og er auðvitað til stórkostlegs vansa að múra þessar upplýsingar inni í þingnefnd og leyna aðra þingmenn en þá s á sitja í viðkomandi þingnefndum samt hafa þeir hér í salnum átt að greiða sitt atkvæði um það hvort það ætti að ráðast í kárahnjúkavirkjun eða hvað það nú var það er athyglisverður í þessu sambandi úrskurður sem úrskurðarnefnd um upplýsingamál felldi tíunda nóvember tvö þúsund og sex fyrir rétt liðlega ári síðan í máli þar sem kæranda í því tilviki hjörleifi guttormssyni fyrrverandi alþingismanni og iðnaðarráðherra var úrskurðað í vil í máli gegn seyðisfjarðarkaupstað og kaupstaðnum gert skylt að veita kærandanum aðgang að samningi virkjunaraðila í fjarðará og kaupstaðarins í heild þar með talin ákvæðum um greiðslur fyrir vatnsréttindi málin eru að vísu ekki að öllu leyti hliðstæð því sem hér á við en þó þannig að menn eru taldir eiga

undirbyggt og rökstutt sinn málflutning meðal annars í tengslum við mat á umhverfisáhrifum eða ákvörðun um hvort leyfa eigi viðkomandi framkvæmdir þá með hvaða skilyrðum og svo framvegis og í sínum rökstuðningi þarna leggur nefndin einmitt áherslu á að skýra beri allar undantekningar á upplýsingarétti

í hlut það er réttur almennings hér er mjög ríkur og hann hefur almennt verið að styrkjast í umræðu um slík mál á undanförnum árum að minnsta kosti alls staðar annars staðar nema þá á íslandi ég vil líka vekja athygli virðulegi forseti á fylgiskjölum með þessu frumvarpi og þá ekki síst fylgiskjali eitt en þar er endurprentaðar tvær afar athyglisverðar greinar úr morgunblaðinu tuttugasta og öðrum og tuttugasta og þriðja apríl síðastliðinn eftir indriða h þorláksson fyrrverandi

og áður starfandi í fjármálaráðuneytinu forstöðumann fjárlagaskrifstofunnar þar ef ég man rétt í langan tíma þær snúa að viðfangsefninu auðlindir og arður og þar er farið á mjög athyglisverðan hátt yfir það hvaða forsendur þurfi að leggja til grundvallar þegar reynt er að meta það hvort viðunandi arður eða renta skili sér til þjóðarinnar eða út í þjóðarbúskapinn í fjárfestingartilvikum eins og þessum

þannig til dæmis að það sé hægt að bera það saman við viðurkennt heimsmarkaðsverð á hverjum tíma það er ekkert leyndarmál og menn vita nokkurn veginn upp á hár hvert er verðið til stórnotenda í noregi á meginlandi evrópu eða í vesturheimi það er líka vitað að verðin hér eru lægri verulega lægri en það er bara ekki vitað hversu mikið lægri það var náttúrlega ákaflega neyðarleg uppákoma þegar aðstoðarframkvæmdastjóri alcoa missti það út úr sér í brasilíu að það árið nú dálítið hátt raforkuverðið sem þeir væru að borga þar það væri nú einhver munur á íslandi

algjörlega óvart sem slapp út í andrúmsloftið en engu að síður var þetta lýsandi fyrir þá stöðu sem við erum í í þessum efnum

málaflokk þó það sé vissulega fullgilt að gera það hvenær sem er og hvar sem færi býðst og veitir ekki af því miður virðast menn nú lítið vera að sjá að sér í þessum efnum það auðvitað má segja að það rofi örlítið til þegar landsvirkjun allt í einu fer að velta því fyrir sér hvort hún geti kannski fengið eitthvað meira verð fyrir rafmagnið með einhverjum öðrum hætti en að selja það á útsölu til álvera það er náttúrlega ekki seinna vænna en það tendrist örlítið ljós

gott að vita hvert verðið er þannig að við höfum eitthvað til að styðjast við í þessum efnum nú vill svo til að landsvirkjun er hundrað prósent í eigu ríkisins þannig að það varðar okkur nú líka þannig sem eigum að gæta almannahags í þessum efnum og ekki síst þar sem ríkisrekstur og ríkisfyrirtæki eiga í hlut fyrir utan yfirgnæfandi stærð fyrirtækisins á markaði og þeirrar staðreyndar að það er stærsti heildsalinn á raforku til þeirra sem orku kaupa sem slíkir og endurselja og dreifa um landið jafnvel þó að einhverjir þeirra sem áður hafa verið stórir kaupendur hjá landsvirkjun auki núna sína framleiðslu þessi missirin stendur nú eftir að stór hluti raforkunnar í landinu kemur frá virkjunum landsvirkjunar er kemur í heildsölu af fyrirtækjum eins og rarik orkubúi vestfjarða orkuveitu reykjavíkur og endurseldur síðan notendum á þeim verðum sem við þekkjum þau þekkjum við þau eru opinber það má vera opinbert hvað almenningur er látinn blæða fyrir orkuna hér en ekki afsláttarkjörin og vildarkjörin sem stóriðjan fær einfaldlega vegna þess að það þolir illa dagsins ljós þó auðvitað séu rök fyrir því og allir skilja að það er eðlilegur einhver hóflegur verðmunur þarna á milli eðli málsins samkvæmt þegar stórnotandi kaupir í miklu magni orku í jöfnu magni allt árið þá er það annað heldur en kannski kaup einstakra notenda en að munurinn sé jafn margfaldur eins og hann er í dag það þarf gild rök til að sannfæra menn um að það sé réttlætanlegt það þarf líka gild rök til að sannfæra okkur um að það sé gáfulegt að íslendingar selji orkuna hér á alveg niður undir þriðjungi af því sem borgað er í noregi í nýjum samningum í stóriðju þar og tvöföldu verði á við það sem er algengt á meginlandi norður ameríku nema þá einstöku samningar í kanada sem kunna að liggja lægra og verðin á meginlandi evrópu eru einhvers staðar mitt á milli þess sem þau eru í noregi og á meginlandi norður ameríku þetta er svona hin grófa mynd af málinu og auðvitað vita menn eins og ég sagði hér áður í aðalatriðum hvar þessi verð liggja það smátt og smátt síast auðvitað út enda held ég að satt best að segja að þeir sem mest leggja upp úr leyndinni séu ekkert sérstaklega viðkvæmir fyrir því jafnvel þó að orkuverðið spyrjist út svo lengi sem þeir hafa leyndina til þess að skýla sér á bak við og þurfa ekki að staðfesta játa eða neita einu eða neinu og getað neitað upplýstri umræðu um verðið og það hvort það er að skila viðunandi arði inn í þjóðarbúið það er umræðan sem ekki þolir dagsins ljós það er umræðan sem þeir vilja ekki það er umræðan sem þeir mundu tapa um leið og þeir lentu út í henni og þess vegna er leyndin til komin þetta er auðvitað þeim mun alvarlegra virðulegi forseti þar sem þróun í orkubúskap og orkumálum heimsins er með þeim hætti að þessi gömlu samningar og nýlegir samningar til stóriðju hér verða hraklegri og hraklegri í ljósi þeirrar orkuverðsþróunar sem nú blasir við og er framundan og enginn reiknað með öðru en að verð á orku haldi áfram að hækka frekar en hitt menn sjá nú fyrir sér að ýmsir aðrir orkugjafar fari að verða samkeppnisfærir sem ekki voru taldir verða það á næstunni vegna lægri orkuverð hér á árum áður og það hafa meira að segja komið fram spár um það að orkuverð gæti til dæmis olíuverð gæti átt eftir að tvöfaldast á næstu nokkrum árum

ég var að lesa í erlendu blaði nýja spá um það að menn hafa jafnvel í útreikningum sínum komist þangað að það sé ekki útilokað að olíufatið fari í tvö hundruð dali áður en mjög mörg ár verða liðin og það þyrfti jafnvel ekki meira til en enn eitt ófriðarbálið í miðausturlöndum tali nú ekki um ef bandaríkjamenn létu verða af draumum sínum um að ráðast á íran til þess að við gætum séð jafnvel slík orkuverð þá hljótum við auðvitað að sjá hvers konar gríðarleg áhrif það hlýtur að hafa á orkuverð þegar heimurinn er enn sem komið er jafnháður orku frá kolefnaeldsneyti eins og raun ber vitni en hvernig sem því öllu fram vindur virðulegi forseti þá held ég að það séu yfirgnæfandi sterk rök sem hníga á þá hlið að afnema þessa leynd og pína þessar upplýsingar fram í dagsljósið að ég eiginlega öfunda ekki þá menn af því að ætla sér að reyna að verja hinn málstaðinn verða fulltrúar leynipukursins hér í þessum efnum og satt best að segja vonast nú til þess að þær raddir verði nú ekki margar þannig að kannski taki alþingi á sig rögg og einfaldlega bara samþykki þetta í þeirri mynd sem það er hér flutt ef eftir atvikum eða einhverri útfærslu sem menn komast niður á að sé hinn skynsamlegasta í þessum efnum ég vil láta það koma fram í lokin að af hálfu okkar flutningsmanna er allt opið í þeim efnum að skoða betur til dæmis skilgreiningar eða viðmið hér það er í sjálfu sér ekkert sáluhjálparatriði að það sé farin sú leið sem frumvarpið leggur til að þetta sé bara alfarið bundið við virkjunarleyfi það væri alveg hægt að hugsa sér að skilgreina betur stórkaupendur og draga mörkin þar ef menn hafa fyrir því sannfærandi rök ég sé þó enga ástæðu til þess að vera að flokka þetta í sjálfu sér upp og held að langhreinlegast og einlægast sé að allt raforkuverð þegar um er að ræða framleiðslu til sölu til annarra aðila þá undanskildir að sjálfsögðu bændur sem reisa smávirkjanir fyrir sjálfa sig og aðrir slíkir aðilar það þjónar engum tilgangi og engin ástæða til að vera að skylda þá til einhverrar upplýsingaskyldu eða eftirlits af þessu tagi enda ekki um leyfisbundna starfsemi að ræða ef menn eru að framleiða rafmagn í smávirkjunum fyrir sjálfa sig og því mega þeir vera undanskildir en ef menn hafa hugmyndir um aðra nálgun eða önnur viðmið í þessum efnum þá erum við að sjálfsögðu tilbúin til að skoða það svo fremi sem megintilgangi frumvarpsins verði náð að afnema leynimakkið með útsöluverð til stóriðjunnar ég legg svo til virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til annars um og iðnaðarnefndar